Voor alle duidelijkheid ik persoonlijk vind die website ook niet zo'n gelukkig initiatief en ik deel wat dat betreft de woorden die collega Stadler hier straks uitsprak. Maar ik vind wel dat indien er in Nederland een partij is die zich steeds heeft verzet tegen ongebreidelde legale of illegale immigratie, ook uit Oost Europa, indien er zo'n partij is, dat die partij dan ook het volste recht heeft om te peilen naar de meningen en de ervaringen van de kiezers en de burgers. Daar heeft het Europees Parlement zich eigenlijk niet mee te bemoeien.